Daarom is dit kader dat we hier vandaag gaan goedkeuren belangrijk.

En dat kan enkel als we duidelijk bijdragen aan milieu en klimaatdoelstellingen zonder tegelijkertijd schade toe te brengen. We weten allemaal dat de komende jaren zeer grote investeringen zullen moeten worden gedaan om in een klimaatvriendelijke omgeving terecht te komen in de staalsector, in de chemie, de cement, noem maar op.

Ook de financiële wereld is definitief de weg ingeslagen van een klimaatvriendelijke toekomst.